Mulțumesc domnului raportor pentru colaborare și pentru preluarea amendamentelor depuse în textul final al raportului. Uniunea Europeană depinde în totalitate de importurile de materii prime, iar cererea de materii prime va fi determinată de evoluțiile viitoare din economiile emergente și de răspândirea rapidă a tehnologiilor aferente. Materiile prime și pământurile rare sunt tranzacționate la nivel mondial, piețele pentru anumite materii prime și pământuri rare fiind mai puțin transparente și volumele tranzacționate foarte reduse, în comparație cu cele aferente altor materiale. Pământurile rare sunt utilizate în producția de monitoare, telefoane mobile și alte aparate de uz cotidian. Acestea sunt esențiale pentru fabricarea magneților permanenți folosiți la turbinele eoliene, sunt esențiale pentru vehiculele electrice, pentru convertoarele catalitice pentru autoturisme, pentru circuitele electronice, fibra optică și superconductorii pentru temperaturi înalte. Deci, pământurile rare sunt esențiale pentru ca economia Uniunii Europene să devină o economie eco eficientă. Solicit Comisiei și statelor membre ca în cadrul viitorului program cadru de cercetare să dezvolte un program pentru cercetare și inovare în domeniul noilor materii și materiale, care ar putea înlocui pe viitor actualele materii prime ale căror resurse sunt deficitare. Totodată, subliniez necesitatea investițiilor în reciclarea materiilor prime și a pământurilor rare, întrucât mineritul, rafinarea și reciclarea acestora au consecințe grave asupra mediului, dacă nu sunt gestionate corespunzător. De asemenea, este important ca Uniunea Europeană să stabilească parteneriate avantajoase cu țările bogate în resurse, precum cele din America de Nord, Australia, Asia și din regiunea Mercosur. Solicit Uniunii Europene să susțină țările în curs de dezvoltare, precum India și Brazilia, bogate în resurse. Ca membru al Delegației UE Mercosur, atrag atenția asupra celui de al 5 lea summit UE Brazilia, ce va avea loc în data de 4 octombrie la Bruxelles. Disponibilitatea materiilor prime și a pământurilor rare este esențială pentru dezvoltarea industrială a Uniunii Europene. De aceea, solicităm Comisiei ca recomandările acestui raport să fie transpuse prin acțiuni concrete ale Comisiei și ale statelor membre.